Wir hatten die Gelegenheit, in einer außerhalb von Brüssel liegenden Kleinstadt oder mittelgroßen Stadt zwei Tage lang alle aktuellen Binnenmarkt und Verbraucherthemen in ihrer ganzen Breite zu diskutieren.